Commissaris Borg, ik hoorde u aan het begin van uw bijdrage zeggen dat u een register zou willen vormgeven op basis van wat volgens mij iets heel anders is dan een openbaar register waar dit Parlement voor staat.

Laten we heel eerlijk zijn het voorstel dat u had voorgelegd, was simpelweg niet goed genoeg.

De banken zeiden, als dat zo is en wij gaan informeren bij dat bedrijf, dan geven we meteen een signaal dat ze hun uiteindelijke belanghebbende nog wat dieper weg moeten stoppen. Hetzelfde geldt voor uw verhaal over de balans tussen gegevensbescherming en privacy versus effectief opsporen. U had helemaal niets over gegevensbescherming in uw voorstel staan, met als consequentie dat het bedrijfsleven zei Wij worden hier tussen twee wetgevingen geplet.

Daar heeft dit Parlement een oplossing voor bedacht, die volgens mij zeer effectief is.

En zij gingen ervoor want ze vonden het eigenlijk wel goed verdienen.